Nástroj pro propojení Evropy přitom Evropská komise prezentovala s velkou pompou před sedmi lety. Předseda tehdejší Evropské komise Barroso tehdy uvedl Nástroj pro propojení Evropy a iniciativa projektových dluhopisů dokonale prokazují, jakou přidanou hodnotu může Evropa vytvářet. Tyto návrhy podpoří budování silnic, železnic, energetických sítí, ropovodů a plynovodů a širokopásmých sítí, jenž jsou pro naše občany a podniky tak důležité. Ani slovo o vojenské mobilitě. Ani slovo o omezení finančních prostředků na vysoce potřebné projekty civilní infrastruktury, neboť bude upřednostněna přidaná hodnota pro vojenské nasazení. Evropská unie se mění a obávám se, že k lepšímu to není. Financujme projekty, které lidem pomůžou, a ne ty, které pomůžou vojenské mobilitě. Nedělejme Evropu pro válku, dělejme ji pro mír!